Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie, Herr Kommissar, und Sie, Herr Minister, sowie viele Mitgliedstaaten haben sich für eine Weiterführung der Lebensmittelhilfe für Bedürftige ausgesprochen. Dazu ist wie wir gehört haben eine politische Entscheidung notwendig. Die Verantwortung für dieses wichtige Thema liegt aber primär bei den Mitgliedstaaten. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen in Europa nicht genügend zu essen haben. Es liegt in der sozialen Verantwortung der Mitgliedstaaten, dies sicherzustellen. In Deutschland gibt es Gesetze, wonach die ausreichende Ernährung für alle Bundesbürger gewährleistet sein muss. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat den Rahmen der bisherigen Hilfe verändert. Marktzukäufen wurden enge Grenzen gesetzt. Das Gericht hat festgestellt, dass das jetzige Programm in der jetzigen Form nicht der Rechtsgrundlage der Verträge entspricht. Ich bin mir bewusst, dass Antworten gefunden werden müssen, um die Hilfe für Millionen Bedürftige in der EU sicherzustellen. Aber ich betone noch einmal Die sozialpolitische Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten.

Damit könnten auch die europäische Solidarität, zu der ich mich ausdrücklich bekenne, sichergestellt und die Programme fortgesetzt werden. Die EVP Fraktion wird sicher mitarbeiten, um Lösungen für die Betroffenen zu finden.